Señor Presidente, la introducción de la tasa que hoy nos ocupa tendría efectos positivos en muchos aspectos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de combatir la especulación, introducir más justicia social, aportar recursos en distintos campos y permitirnos ser más solidarios con distintas partes del mundo y con distintas zonas de la Unión Europea. Desde el punto de vista regulatorio, en el origen de esta crisis está la desregulación del mercado financiero, y la introducción de esta tasa nos daría un instrumento para regularlo mejor y para prevenir futuras crisis en este campo. Desde el punto de vista de la especulación, frenaría el vertiginoso cambio diario en las transacciones financieras y orientaría los recursos hacia la economía real. Desde el punto de vista de la justicia, haría que participaran más en la solución de la crisis quienes más han contribuido a provocarla. Desde el punto de vista recaudatorio, varios miles de millones de euros podrían ir a distintos aspectos, tanto a recursos de la Unión, como a los países, como a la puesta en marcha de proyectos que incrementaran el crecimiento y el empleo. Y, desde el punto de vista de la solidaridad, permitiría que la Europa que queremos fuera más solidaria con otras partes del mundo que están sufriendo con más intensidad la crisis económica, de una forma estructural.